Smo torej pred enim najkompleksnejših izzivov v zadnjem času, soočamo se z največjo selitvijo po drugi svetovni vojni in, seveda, je integracija teh ljudi, beguncev v družbo odvisna tudi od vključenosti na trg dela. Zato je treba podpreti in odpreti nove vire financiranja, ki bodo spodbudili večjo in aktivnejšo politiko zaposlovanja in integracijo teh skupin tako imenovanih humanitarnih beguncev. Ne moremo pa mimo, seveda, tudi postavljanja tako imenovanih izobraževalnih mostov, ker seveda izobrazba je ena tudi od ključnih elementov za boljšo vključenost.

Res pa je, da je tudi stanje brezposelnosti po evropskih državah različno, kar je treba vzeti v obzir.